Koszovó ügyét tárgyalva magyar európai parlamenti képviselőként kötelességemnek érzem, hogy felszólaljak a vajdasági magyarok érdekében és felhívjam nemcsak a magyar országgyűlés pártjainak, hanem az Önök figyelmét is arra, hogy sajnálatos módon a Vajdaságban élő relatív magyar többség jogai nap mint nap súlyosan sérülnek. Szinte mindennapossá váltak az ellenük elkövetett fizikai atrocitások, amelyek ellen nem mernek még feljelentést sem tenni, tartva attól, hogy megismétlődik a temerini fiúk esete.

Jelenleg a szerb hatóság a több éve rendszeresen megrendezésre kerülő Egyesült Magyar Ifjúsági Tábor ellen szervezkedik, annak betiltására törekszik. A helyzet a magyar nemzeti érzés, a magyarság teljes kihalásával fenyeget. Ezen súlyos probléma megoldása érdekében a széles körű területi autonómia létrehozásának szükségessége vitathatatlan a bácskai térségben.